Monsieur le Président, j'ai régulièrement attiré votre attention sur l'absence des relations politiques que notre Parlement avait avec le président du Conseil européen. J'ai écrit pour suggérer qu'il soit invité à cette réunion préparatoire pour que nous puissions scinder les aspects législatifs avec le Conseil des aspects politiques avec le président du Conseil européen. Il y a longtemps que le président du Conseil européen ne vient plus rendre compte devant le Parlement européen, en application de l'article 15 du traité, et je le regrette parce que l'exercice que nous avons fait avec le président de la République française, hier, en vérité, c'était avec le président du conseil européen que nous aurions dû le faire.

J'espère d'ailleurs qu'un jour vous pourrez, vous même, assister à toutes les réunions du Conseil européen et que le président du Conseil européen vienne assister à nos réunions du Parlement.